Monsieur le Président, le premier ministre indien, Narendra Modi, a décidé de révoquer, le 5 août dernier, le statut d'autonomie du Cachemire. Cela s'explique par le fait que les forces de sécurité indiennes ont récemment été victimes d'attaques perpétrées par des groupes islamistes au Cachemire, revendiquées la plupart du temps depuis le Pakistan. Il est de notoriété publique que le Pakistan, à plus forte raison depuis l'accession au pouvoir d'Imran Khan, soutenu par les partis islamistes, a une attitude plus que bienveillante pour les groupes terroristes au Cachemire, contre le gouvernement indien. La volonté de reprise en main de Narendra Modi témoigne de sa volonté de lutter contre le terrorisme islamiste et de mettre face à ses responsabilités le Pakistan, dont les services secrets ont longtemps été les protecteurs de Ben Laden. Au Pakistan, des manifestations ont été organisées par l'ensemble des mouvements islamistes et encouragées par le gouvernement, pour protester contre la décision du gouvernement indien. Le Cachemire, faut il le rappeler, est une région faisant partie de l'Union indienne. On s'étonnera, une fois de plus, de la réaction du secrétaire général de l'ONU, stigmatisant la position de l'Inde. Alors que ce pays maintes fois victime du terrorisme au Cachemire, comme dans l'ensemble de son territoire, par exemple à Bombay en 2008, n'a jamais bénéficié du moindre soutien dans les moments où il a dû faire face au péril islamiste.

La question du Cachemire est par conséquent une question interne à l'Union indienne et rien de plus.